Würden Sie deshalb den Parlamenten und der Öffentlichkeit erklären, dass wir lange vorher begonnen haben, darüber zu reden, und dass auch der Abschluss dieses Transparenzregisters bereits erfolgt ist, bevor die Geschichte, die Sie im Kopf haben, passiert ist?